La Unión Europea, con el 6 de la población mundial, es el principal bloque exportador de bienes, el principal bloque exportador de servicios, uno de los principales importadores y, al mismo tiempo, el principal emisor y receptor de inversión extranjera directa. Sobre esta base es evidente, señora comisaria, que la Unión Europea tiene que liderar los esfuerzos para la reforma de la Organización Mundial de Comercio sobre la base de las Conclusiones del Consejo de junio y adaptarlo, evidentemente, a las nuevas circunstancias económicas. Un modelo basado en principios, basado en valores, basado en reglas que sea predecible y, sobre todo, que sea eficaz para nuestras empresas. Por eso, apoyamos los esfuerzos de la Comisión para esta reforma, sus contactos con el conjunto de los organismos internacionales y, por supuesto, su dinámica de acuerdos preferenciales comerciales.